Yarmouk était aussi devenu un symbole de mixité sociale, puisque beaucoup de Syriens démunis bénéficiaient des équipements sociaux du camp. Symbole aussi des dégâts et du coût international du non règlement du conflit israélo palestinien.

Oui, la communauté internationale doit réagir, et l'Union européenne doit mettre tout son poids dans la balance pour que les Palestiniens du camp de Yarmouk ne fassent pas les frais d'un conflit qui n'est pas le leur et dont ils doivent être protégés.